Dat is een kwalijke beslissing die tewerkstelling, groei en investeringen in onze Vlaamse en Europese havens fnuikt.

Onze havenbedrijven voeren wel degelijk publieke taken uit en daarom kunnen de staatssteunregels niet zonder meer worden toegepast.

En dat u drie landen bestraft voor een praktijk die in de hele EU wordt toegepast, is selectief en anti Europees.